Madame la Présidente, depuis des semaines, en effet, on assiste toutes les semaines à des violences.

Il n'y a qu'en France, en Pologne et en Grèce, où il y a un usage sans limite de ces instruments qui encore une fois, selon les équipes médicales, causent des blessures de guerre. Alors, nous demandons évidemment leur interdiction complète à l'échelle européenne.

Donc, nous demandons à la Commission de faire en sorte d'interdire ces armes.